Szeretném én is üdvözölni képviselő kollégám jelentését, annál is inkább, mivel az általa megfogalmazott és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által támogatott módosító javaslatok úgy tűnik, figyelembe veszik az új tagállamok tejtermelőinek érdekeit is.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy Európa keleti felében az ezzel járó megrázkódtatások hatványozottan fognak jelentkezni. Ebben az összefüggésben arra hívnám fel a Bizottság és a Parlament figyelmét, hogy ezen országokban talán erőteljesebben lehetne ösztönözni a termelői szervezetek létrehozatalát, mivel a termelők sokszor teljesen kiszolgáltatott helyzetben tárgyalnak a felvásárlókkal. Ez pedig nem szolgálja a közös mezőgazdasági politika céljainak teljesülését.